að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþings frá sextánda mars tvö þúsund og sjö eða síðar ef nauðsyn krefur gjört í reykjavík sextánda mars tvö þúsund og sjö ólafur ragnar grímsson geir h haarde forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla